Señor Presidente, señor Comisario, señorías, el cuarto paquete ferroviario era inexcusable, era necesario, y lo era, sin duda, porque, a pesar de las sucesivas modificaciones legislativas de los últimos años, el transporte ferroviario no ha conseguido convertirse en el modo de transporte eficiente y sostenible que la Unión Europea necesita.

Para ello, se aumentan las capacidades de la Agencia Ferroviaria Europea, al convertirla, tras una fase de transición, en una ventanilla única que expedirá autorizaciones de vehículos a escala de la Unión y certificados de seguridad a escala europea para los operadores, creando una red ferroviaria más segura para sus ciudadanos.

La interoperabilidad, señorías, significa, simplificando, que los sistemas ferroviarios de la Unión Europea sean uniformes, en la medida de lo posible, en sus aspectos técnicos. Todo el paquete, señorías, está ligado, de ahí que no se pueda dividir. A la Agencia se la ha querido dotar de más competencias, como la de autorizar los nuevos vehículos ferroviarios en las vías de la Unión, ahorrando tiempo.

que el pilar de la gobernanza deba permitir un mercado más abierto, dinámico y competitivo. A pesar de todas las dificultades, señorías, señor Comisario ―yo espero que esto no quede en palabras―, seamos capaces en el Parlamento de aprobar por lo menos la base, para que el Consejo esté a la altura de lo que la Comisión ha hecho y lo que este Parlamento, con mucho diálogo, ha intentado entre todos.